Cercetarea și dezvoltarea vor constitui soluțiile de luat în calcul în viitor pentru a răspunde cu succes marilor provocări cu care ne confruntăm, fie că vorbim de fenomenul acut al crizei economice sau de atingerea obiectivelor pe termen lung ale Strategiei 2020. Sub impulsul politicii de coeziune, care urmărește încurajarea inovării și a antreprenoriatului și dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere, cercetarea și dezvoltarea trebuie să capete două dimensiuni. În cadrul abordării de sus în jos, cercetarea și inovarea vor constitui temele principale pentru a identifica soluții în vederea depășirii problemelor cu care ne confruntăm și pentru creșterea economică și dezvoltarea durabilă. La fel de important este ca inovarea să coboare din laboratoare și centre de cercetare la un nivel cât mai apropiat de necesitățile cetățeanului european. Trebuie să încurajăm economiile locale și regionale să și intensifice capacitatea de a inova, să identifice, la rândul lor, soluții cât mai eficiente în cadrul abordării de jos în sus, valorificând, astfel, potențialul regional și local.